Meg fogjuk szavazni!

És annak a fontosságát emeltem ki, hogy fontos lenne leszabályozni annak a lehetőségét, hogy ezeket a kiskapukat ne használják ki családi konfliktusok esetében pont az áldozatok védelmében és a családok épsége érdekében. De meg fogjuk szavazni!